virðulegi forseti ég held að það hafi verið á nýliðnu ári sem heilbrigðisyfirvöld tilkynntu stjórnendum heilbrigðisstofnana að tekið yrði upp reiknilíkan fyrir þessar stofnanir það var ekki um það að ræða við gerð þessa reiknilíkans að

um heilbrigðisþjónustu eða réttindum sjúklinga og í reiknilíkani hlýtur að felast ákvörðun um hver á að sinna hvaða verkefni og hvar í heilbrigðisþjónustunni ég dreg hins vegar í efa að hægt sé að fella allar heilbrigðisstofnanir á sviði heilsugæslu á landinu undir eina gerð líkans án þess að þar sé um mismunandi breytur að ræða svæðin sem heilsugæslan starfar á eru afar misjöfn til dæmis landfræðilega hvað varðar samgöngur dreifingu íbúa og jafnvel aldurssamsetning fólks á ákveðnum stöðum innan heilbrigðissvæða annað atriði getur haft afgerandi áhrif í rekstri þessara stofnana en það eru sumarbústaðir og eða frístundabyggðir það er afar misjafnt hversu fjölmenn frístundabyggð er á hverju svæði allt frá því að telja hundruð einstaklinga til þess að þúsundir nýrra íbúa flytji tímabundið in á heilsugæslusvæðið hverja helgi allt árið þessir frístundaíbúar á heilsugæslusvæðunum þurfa sitt öryggi í heilbrigðisþjónustu þó að þeir hafi ekki lögheimili á svæðinu og að sjálfsögðu er þeim ekki neitað um þjónustu þegar þörf er á þó að ekki sé gert ráð fyrir því í fjárframlögum til viðkomandi stofnunar að hún veiti þjónustuna það er nauðsynlegt að fyrir liggi heildarúttekt á fjölda íbúa frístundabyggða á hverju heilsugæslusvæði og að tekið sé tillit til þess þegar sett er upp reiknilíkan fyrir heilbrigðisstofnanir þessara svæða og aðrir þættir sem geta haft afgerandi áhrif á rekstur þessara stofnana eins og samgöngur dreifing íbúa og eins frítökurétts lækna svo eitthvað sé nú nefnt því spyr ég hæstvirtan ráðherra fyrstu hvernig eru einstakir veigamiklir þættir sem hafa áhrif á rekstur heilbrigðisstofnana til dæmis fjölmennar frístundabyggðir í umdæmi þeirra teknir inn í reiknilíkan stofnananna annars hefur verið gerð úttekt á fólksfjölda í frístundabyggð á þjónustusvæði hverrar heilbrigðisstofnunar og hlutfalli þeirra í veittri þjónustu viðkomandi stofnunar þriðja munu heilbrigðisstofnanir fá leiðrétt rekstrarframlög undangenginna tvö